Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord à mon tour remercier l'excellent travail de la rapporteure Ulrike Rodust et, comme je l'avais souligné lors du débat sur le plan pluriannuel en mer Baltique, un plan pluriannuel est un bon outil pour les pêcheurs. Il répond à l'impérieuse nécessité de visibilité et de stabilité, condition certes insuffisante mais nécessaire à la viabilité économique et sociale de toute activité économique. Une autre condition de cette viabilité de l'activité de pêche est la gestion durable de la ressource.

C'est pourquoi je ne comprends pas, en plus de la question de la légalité dont vient de parler M. Mato, en plus de la question du principe d'égalité qui serait affecté par rapport au plan baltique, je ne comprends pas la surenchère de ces dernières heures sur le RMD.

Nous avons une politique commune de pêche ambitieuse basée sur un RMD qui permet de vaincre la surpêche en Europe et c'est au moment où l'on devrait se satisfaire que vous choisissez de distiller le doute chez les Européens, en demandant d'en rajouter encore et encore. En revanche, je voudrais me réjouir de l'initiative de la rapporteure, qui a pris en considération la pêche récréative, et je soutiens sa position, à condition toutefois que les futurs quotas attribués à la pêche récréative soient bien calculés sur les prises historiques de cette pêcherie et non sur les quotas de la pêche professionnelle, qui subirait ainsi une double peine. Enfin, ces zones de pêche en mer du Nord sont particulièrement sensibles dans la perspective du Brexit on vient de l'entendre.

Ce plan doit aussi servir de feuille de route à la future coopération toute amicale entre l'Union et les pays tiers dans la gestion durable de la ressource halieutique.